Frau Präsidentin! Dieser Bericht, der uns vorliegt, belegt eindeutig, dass Kroatien großartige Arbeit geleistet hat. Die enge Kooperation mit der Europäischen Kommission und mit dem Europäischen Parlament war erfolgreich. Kroatien erfüllt alle Voraussetzungen für einen Beitritt und der wird zum 1. Juli 2013 erfolgen. Ich freue mich auf diesen Beitritt des neuen Landes. Dieser Beitritt ist eine Rückkehr nach Europa. Er ist nicht das Ende einer Entwicklung, sondern er ist der Beginn einer neuen Phase. Es geht jetzt ganz einfach darum, die Chancen der Mitgliedschaft in der Europäischen Union optimal zu nutzen, d.

Projekte zu entwickeln, um die entsprechenden Kohäsionsmittel auch abrufen zu können, die Wirtschaft so aufzustellen, dass der freie Markt für den Export genutzt wird, dass Investoren ins Land kommen, dass Arbeitslosigkeit bekämpft wird. Ich bin überzeugt davon Kroatien ist eine Bereicherung für die gesamte Europäische Union und ich freue mich auf die neuen Kollegen im Europäischen Parlament!